Zigtausende Tote, und über die spricht man als Kollateralschäden.

Wir werden anderen Völkern nicht wie in Kolonialzeiten permanent unser System aufzwingen können. Diese Demut werden wir wieder lernen müssen. Und in Afghanistan sieht man, wie schnell wir lernen werden müssen.